Señor Presidente, querría felicitar a la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante por el excelente trabajo diplomático que está llevando a cabo el Servicio Europeo de Acción Exterior y reconocer también que es una organización todavía joven como para evaluar plenamente determinados aspectos de su organización y funcionamiento.

Además, espero que la revisión intermedia evalúe el valor añadido del SEAE para la cooperación al desarrollo de la Unión Europea. En particular, se ha llegado a una mejora en la calidad y eficacia de la formulación de las políticas y en su programación. Además, quiero alentar al SEAE y a la Comisión a que, a pesar de las dificultades iniciales, perseveren en sus esfuerzos para coordinar más estrechamente las políticas de cooperación al desarrollo y basen su labor en la experiencia positiva de la programación conjunta de ayuda al desarrollo para el próximo ciclo de programación que comienza en 2014. Para terminar, quiero reiterar la necesidad de lograr un equilibrio de nacionalidades y sexos en la composición del personal del SEAE.